Die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln aus ökologischen Landwirtschaftsbetrieben steigt stetig, und das hat einen guten Grund Die Menschen haben Angst, durch kontaminierte Lebensmittel vergiftet zu werden. Cadmium in Düngemittel kann zu schweren Krankheiten bis hin zum Tod führen. Die derzeitige Cadmiumexposition in der EU ist höher, als es der menschliche Körper vertragen kann.

Alles was über der 20 mg Grenze pro Kilogramm für Cadmium liegt, muss aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt werden. Die Empfehlungen der EFSA, die die Ausbringung von Phosphatdünger als Hauptursache für die Cadmiumbelastung der Böden identifiziert, dürfen nicht länger ignoriert werden. All diese Informationen haben nicht verhindert, dass bestimmte Kreise in diesem Haus wieder einmal den Wünschen der Chemie und Agrarlobby gefolgt sind. Es ist eine verpasste Gelegenheit, etwas gegen die Verseuchung der Böden und für mehr Sicherheit der Konsumenten zu tun.